Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Ja, tudi mi smo ugotovili v Novi Sloveniji, da deklaracija nima nekih konkretnih rešitev, čeprav v veliki meri naslavlja prave teme. V Novi Sloveniji odločno podpiramo članstvo Slovenije v Evropski uniji, ker menimo , da je Evropska unija tudi zagotovilo za ohranjanje miru med narodi in daje tudi okvir za možnost gospodarskega sodelovanja, napredovanja, seveda moramo pa tudi mi opraviti svoje domače naloge. Ni primerno, da za stvari, ki jih mi ne delamo prav ali pa dovolj učinkovito, krivimo Evropo, sami pa premalo naredimo, da bi odpravili naše domače probleme. Res pa je, da mora Evropa ko taka redefinirati svoje vrednote, na kar opozarjajo nekateri člani, članice predvsem vzhodnoevropskih držav, s tem se strinjamo, katere so tiste temeljne vrednote, zaradi katerih in pa na podlagi katerih je nastala Evropa, zaradi katerih je Evropa uspešna in ki so tudi temelj demokracije v Evropi. Pri tem pa seveda ne pristajam na to, da nekdo se sklicuje na, krščanstvo in krščanske vrednote, v svojem delovanju pa ne deluje demokratično, kajti demokracija je lahko nastala in se razvila prav na podlagi teh, krščanskih, vrednot. In zato krščanstvo ne sme biti izgovor za sebičnost in morda za nedemokratične poteze. Seveda pa potrebujemo tudi solidarnost, kajti, ress številne migracije, ki gredo, ki želijo priti v Evropo, niso rešitev za naše probleme, Evropa pa mora ostajati solidarna, na ta način, kot je to delala že do sedaj, seveda lahko tudi bolje, bolj učinkovito, Evropa nenazadnje največji donator skupaj z državami članicami, mislim, da leta dva tisoč sedemnajst preko osemdeset milijard, pa je, ali je ta pomoč res dovolj učinkovita, prava in na pravem mestu, da bi nastajale v teh državah, od koder so, prihajajo številni ljudje iskat delo, da bi res tam nastajala delovna mesta, da bi ljudje lahko ostali na svojem področju, da ne bi bilo potrebe, da masovno bežijo iz svojih držav in iščejo boljši kruh, tudi, v Evropi. Seveda s tem ne želim reči, da migracije niso, del vsakdana ali pa, življenja skozi leta, stoletja in tisočletja, vendar v nekem normalnem obsegu, ko se te migracije dogajajo in so prekomerne, tako kot leta dva tisoč petnajst, potem pa ima to negativne posledice, za, države, ciljne države in tudi za države, iz katerih te migracije, izhajajo. Tako da Evropska unija je solidarna in prav je, da je, tudi Slovenija mora biti solidarna, kajti ljudje v tretjih državah, v nekaterih državah sveta si res ne morejo sami pomagati, če ni te pomoči tudi od zunaj. Seveda pa Evropa ne sme biti lahkomiselna, varovati mora svoje meje, da ne bi ponovno prihajalo do takšnih neprimernih migracij, ampak do nekih kontroliranih, oziroma da vsaka država zase se odloči, koliko migrantov želi sprejeti in jih potrebuje. Žal pa tudi Evropa pri tem deluje sebično in to občutimo tudi mi, ko naši možgani, naši izobraženi ljudje odhajajo, pa ne samo za nekaj časa, po izkušnje, ampak mnogi tudi ostajajo tam, kjer so pač bolje plačani. Tukaj je pa zdaj naloga pa naše države, ali bomo razvili instrumente, orodja, davčno politiko takšno, ki bo te ljudi motivirala, da bojo ostali doma in pripomogli k dvigu, k dvigu gospodarske rasti v Sloveniji, k boljšim, delovnim mestom in tako naprej. Tukaj pa Slovenija nima prave strategije zaenkrat, čeprav se vedno znova napoveduje neke davčne reforme, ampak če bomo delali davčne reforme samo zato, da bomo še bolj obdavčili tiste, ki že tako delajo in dobro delajo in jih potrebujemo, potem pač to ni uspešna davčna politika za razvoj države oziroma tudi za, obstanek, možganov, ki jih potrebujemo v Sloveniji. No, spomnim se pa tudi, večkrat, razprav, predstavnikov iz teh tretjih, držav, ko so imeli iste probleme, ko so se pritoževali nad, Evropo, pa seveda tudi na Ameriko in drugimi državami, kajti tudi njihovi možgani odhajajo iz njihovih držav, zato se ne morejo tako, razvijati, ker pač delovna sila, izobraženi ljudje so nujni predpogoj, da je neka država bolj uspešna . Tako da, za pri varovanju Evrope mora pa Evropska unija pokazati več odločnosti, več odločnosti, več sodelovanja, več povezovanja, in se mora tudi večji meri opirati na lastne sile, kajti nekdo tretji nima enakih ciljev, kot jih imamo mi, torej varovanje naših meja, naše skupnosti, vemo, da pri tem so pač, države pogosto sebične. Govorim o drugih večjih državah, ki pač vsake najprej poskrbijo, zase. Bilo je omenjeno tudi pogajanje o prihodni evropski perspektivi. Poglejte, škoda, da smo tako neučinkoviti pri črpanju evropskih sredstev. Vedno to delamo z zamudami, jezimo se na grdo Evropo in še ravno včeraj sem slišala, Evropa nam nič ne da. Evropa nam ponuja, nam daje, mi pa ne znamo vzeti. Tukaj vemo, da smo premalo učinkoviti, da sami dodatno stvari zbirokratiziramo, čeprav je že tam preveč birokracije. Torej, za večjo učinkovitost črpanja sredstev moramo biti sami bolj učinkoviti, drugič pa, ko se bomo pogajali, da se pogajamo za stvari, ki jih mi potrebujemo. Seveda, to, kar imamo sedaj na razpolago, s tem niso vsi zadovoljni, še najmanj pa občine, in pravijo, mi še vedno nimamo osnovne infrastrukture, zdaj imamo pa, več denarja za mehke projekte, ne pa za to, kar mi potrebujemo, pa je spet Evropa kriva, grda, ker nam ne daje. Ja, ko pa se pogovarjamo tudi z drugimi državami, pa ugotavljamo, da pa nekatere države so pa to dosegle, pa še vedno vlagajo v infrastrukturo, mi smo se pa torej slabo pogajali. In ko govorimo, da smo hlapci Evrope, hlapci smo samo toliko, kolikor se sami naredimo za hlapce. Tudi jaz, ženska, hvala lepa za vse čestitke kolegov, se nikoli nisem čutila manj vredna, zato ker sem ženska, ampak če samo tako doživljaš sebe, potem drugi to izkoriščajo in tudi tukaj, če bomo sami samozavestni in bomo vedeli, kaj hočemo, kakšne cilje imamo, kakšne ukrepe moramo za to sprejeti, bo tudi Evropa znala to upoštevati in spoštovati. Kar sem bila tudi v času prvega slovenskega predsedovanja evropska poslanka, sem imela še bolj podrobno videti, kaj to pomeni, če neka država predseduje Evropski uniji. Takrat smo bili vsi ponosni, bili smo prva nova članica od desetih sprejetih leta dva tisoč štiri, ki smo predsedovali Evropski uniji. Moram reči, da smo slovenski poslanci pokali od ponosa, ki so nas vsi hvalili, ker smo takrat imeli stabilno gospodarsko rast, dobre finance, potem smo sprejeli, oziroma eno leto prej tudi evro, to je bil zelo lep, zelo dober občutek. In vem, da je takrat Slovenija tudi odlično predsedovala in tudi slovenski poslanci smo imeli takrat slovensko vlado in predstavniki slovenske vlade dobre odnose, oni so se lahko odprli na nas. Mi smo skušali pri poslancih različne stvari poizvedeti, pomagati in smo dobro sodelovali, vendar se takšno sodelovanje s koncem predsedovanja ne sme nehati, ampak nadaljevati, in če slovenska država, vlada, ministrstva, dovolj dobro suportirajo tudi slovenske poslance v evropskem parlamentu, kar sem videla, da delajo druge države zelo učinkovito in uspešno, potem bodo tudi slovenski poslanci vedeli, kaj je interes države, in bodo tudi lažje tista stališča zastopali ne glede na to, v kateri politični skupini, so aktivni oziroma so člani, ker bodo mislili najprej na interes Slovenije, ampak to je veliki meri odvisno od slovenske vlade, koliko uporabi svoje poslance tudi evropskem parlamentu in koliko je pri tem hitra, učinkovita in uspešna. Smo pa včasih dobili kakšna, sporočila, priporočila in prošnje, ko so bili že vsi vlaki zamujeni, kajti tudi v evropskem parlamentu so procedure dolge, vemo, da so terminski načrti, tako kot slovenskem, če zamudimo čas za vlaganje amandmajev, nam pri tem nihče več ne more pomagati. Ko neka točka gre mimo, gre mimo in zato bi tudi v prihodnosti, prav priporočala oziroma si želela, da bi Slovenija vedela, katere so njene prioritete, se zato učinkovito pogajala, da ni, da ne klečeplazimo pred Evropo, kot je bilo prej rečeno, da pa znamo tudi slišati, kaj nam Evropa sporoča, pa ne zaradi sebe, ampak, ker tam vendarle je bolj nevtralno področje in nam želijo povedati, zakaj je dobro, da mi prodamo državne banke, kar smo jih že tolikokrat morali sanirati in so državne finance zato v slabšem stanju, zakaj potrebujemo drugačen proračun, zato ker na koncu bo škodoval nam, če ne bomo nekaj naredili. Zakaj potrebujemo reforme, pa sami vemo, da jih potrebujemo, pa vlada ali še ni, uspela pripraviti teh ali se stranke bojijo, ali ni soglasja in tako naprej. Zato tukaj ni upravičeno, da žugamo in se hudujemo na Evropo, ampak da prisluhnemo, pa v svojih politikah skušamo to tudi vključiti, ker je dobro za nas, za nas. Torej, menim, da je Evropa, Evropska unija zagotovilo za mir, za sodelovanje, za napredek, seveda mora tudi redefinirati svoje vrednote, mora pogledati, kje so ovire, preveč birokracije, kar, vsi vemo, in mora to postopoma odpravljati. Slovenija pa mora biti polnopravna, enakovredna, samozavestna članica, ampak sama mora vedeti, kateri so njeni cilji, kaj želi doseči, in pravočasno se za to tudi potegovati. Hvala, gospa poslanka.